Credo che l'onorevole che mi ha rivolto, con la consueta cortesia e garbo, queste osservazioni non consideri adeguatamente il fatto che, con questa coraggiosa decisione, il ministro ha dato un segnale importante a tutti quelli che fino adesso hanno speculato senza interventi e senza controlli veri nei confronti di chi sfrutta queste situazioni.